þingflokkur sjálfstæðisflokksins hefur óskað eftir að gera eftirfarandi breytingar á skipan þingmanna flokksins í kjörbréfanefnd samanber sextándu grein þingskapa arnbjörg sveinsdóttir taki sæti einars k guðfinnssonar birgir ármannsson taki sæti sigríðar a þórðardóttur og bjarni benediktsson taki sæti sólveigar